...ovani minister, kolegice in kolegi. V Stranki Alenke Bratušek smo se že v prejšnjem mandatu v državnem zboru borili za to, da se bi spoštovala odločba ustavnega sodišča o izenačitvi financiranja javnih in zasebnih šol. Predlagali smo, da odločitev ustavnega sodišča spoštujemo tako, da spremenimo ustavo in v njej jasno zapišemo, kar tam dejansko že piše, da mora država financirati javne osnovne šole, zasebne osnovne šole pa financira le, če to želi. V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje zagotovljeno vsakomur. In v javni osnovni šoli se bo vedno našel prostor za vsakega otroka. Obstajajo tudi starši, ki menijo, da je bolje, če njihov otrok obiskuje zasebno osnovno šolo. Kar je seveda njihova odločitev in pravica. Temu ne moremo oporekati. Zato država zasebnim šolam že danes financira javne programe, in sicer v petinosemdesetih odstotkih njihove vrednosti. Zasebne šole s koncesijo imajo javno veljavni osnovnošolski program financiran stoodstotno. A če je šola zasebna, zakaj bi jo morala država sploh financirati? Državi je v ustavi naloženo le, naj osnovnošolsko izobraževanje organizira tako, da bo staršem omogočeno, da bodo otroke lahko vključili v javno veljavni osnovnošolski program. Ko država financira javno osnovnošolsko izobraževanje svojo dolžnost izpolni. O tem smo v stranki SAB prepričani. Ustavno sodišče meni drugače. V odločitvi, sprejeta sprejeti leta dva tisoč trinajst, se je odločilo, da mora država v enakem deležu kot javne osnovne šole financirati zasebne. Potem odločitvi enostavno moramo oporekati. Ne vpliva namreč samo na financiranje šolstva, ampak na ustroj slovenske družbe. Spodbujanje zasebnih podjetij, šol, z državnim denarjem je uvod v razslojevanje družbe. Enaka izhodišča vseh, ki so jih doslej uspešno zagotavljanje zagotavljale javne osnovne šole, bodo porušena. Potem odločitvi sodišča je treba predvsem - zato ker je sledenje v premajhni meri upoštevalo, da je med javnimi in zasebnimi šolami pomembna razlika. V javni šoli ima mesto vsak otrok. Zasebne šole pa lahko povsem samostojno odločajo, komu bodo dovolile vpis in komu ne. Če naj bodo torej zasebne šole stoodstotno financirane s strani države, bi morale zanje veljati tudi stoodstotno isti pogoji vpisovanja novih učencev, kot veljajo v javnih osnovnih šolah. Izenačitev financiranja javno priznanih vsebin z zdajšnjih petinosemdeset odstotkov na sto odstotkov je nedopustna. Dolgoročno namreč vodi v osiromašenje mreže javnih osnovnih šol. Ko bodo te osiromašene, pa bodo zasebne osnovne šole, ki si same določajo omejitve glede vpisa učencev, morda sprejemale samo privilegirane učence. V javnih ustanovah pa bodo samo tisti, brez kakršnihkoli privilegijev. Pri današnjem financiranju šolstva ob vpisu ni privilegiran noben otrok. Slovenska družba pa je ena najmanj razslojenih. Zato v stranki SAB predloga SDS ne podpiramo. Samo zato, da bi v sedeminpetdesetem členu ustave jasno zapisali - torej, smo za to, da bi v sedeminpetdesetem členu ustave zapisali, da je država dolžna financirati samo javne šole, zasebne šole pa le, če to želi. Hvala lepa.